Monsieur le Président, je consacrerai la petite minute de mon intervention à soutenir positivement au nom de mon groupe, le rapport de notre collègue Ferreira.

En premier lieu, il met l'accent sur un secteur essentiel de l'activité de la pêche, souvent oublié et sacrifié celui de la petite pêche, de la pêche artisanale, de la pêche côtière qui concerne la majorité des bateaux et des pêcheurs en Europe. En deuxième lieu, ce rapport introduit la problématique de la petite pêche au cœur de la réforme de la politique commune de la pêche. Si, comme nous l'espérons, la nouvelle politique de la pêche se fonde sur des critères de pêche durable, les intérêts des pêcheurs artisanaux seront garantis et consolidés. Ce n'est qu'avec une politique de la pêche résolument tournée vers la conservation des milieux marins, vers la protection et le renouvellement des stocks, que l'avenir des milliers de petits pêcheurs sera assuré et, avec lui, celui de l'alimentation mondiale à laquelle les petits pêcheurs artisanaux apportent une contribution décisive.